Komise i Evropský parlament se často zaříkávají, že myslí zejména na malé a střední podniky, a nikoliv na velké korporace.

Jaká je ovšem pravda o evropském zahraničním obchodu?

To je velmi špatný výsledek podpory malých a středních podniků v rámci hospodářské diplomacie Evropské unie. Musíme silněji prosazovat evropské zájmy a značky, shromažďovat a šířit informace na našem trhu s cílem usnadnit mezinárodní obchod, podporovat evropské podniky v přístupu na vnější trhy a hlavně přitom myslet na malé a střední podniky, a nikoliv na korporace, které na Komisi permanentně lobbují. A k panu kolegovi z PPE mi dovolte říct jediné my nepotřebujeme TTIP a CETA, my potřebujeme pořádek v rámci Evropské unie. Potom se můžeme bavit o čemkoliv dále, dokud máme nepořádek doma, nemůžeme dělat pořádek někde jinde a navenek.